Señor presidente, por favor, creo que estamos dando una imagen que la ciudadanía europea no se merece, y vamos a empezar por la autocrítica. Y, en segundo lugar, llevamos ocho minutos discutiendo sobre el procedimiento.

Yo lo que le pido es, por favor, que lo haga rápido y acabemos hoy con las votaciones.